Pues por supuesto que ahora la prioridad es acabar con el ébola en los países en los que se está desarrollando.

Porque el ébola se ha ido de las manos porque no se investiga sobre él, porque no es rentable para las farmacéuticas. Y esto puede seguir pasando con esta enfermedad y con muchísimas otras que no sabemos ni cuándo pueden aparecer.